Hvala lepa. Gospod minister, jaz se vam že zdaj zahvaljujem za to, da ste nadaljevali to, interaktivno sodelovanje z UKC-jem Maribor, ampak, tisto, kaj sem s tem vprašanjem želel, je samo to, da nekako dobimo vsaj zagotovilo, da se ta praksa, naredite izgubo pa bomo pokrili osemdeset procentov, ne bo ponavljalo oziroma ne bo naprej šla, ker, potem bi to bil nasvet za vse ostale, da pač kupujte opremo, ne šparajte in, izguba bo že pokrita, namreč samo to je nekaj, kar je, nujno, da ustavimo, za ostalo pa seveda razumem in se zahvaljujem.